Madame la Présidente, effectivement, le peuple vietnamien a déjà beaucoup souffert de la guerre.

Aujourd'hui, ce peuple a le droit d'aspirer à vivre en paix dans un régime démocratique, où la justice conserve son indépendance. Il n'est pas admissible qu'un régime politique au Viêt Nam comme ailleurs, d'ailleurs emprisonne ses opposants, ses blogueurs et tous ceux qui aspirent à la liberté d'expression. Si le Viêt Nam veut continuer à s'ouvrir au tourisme, qui, sans doute, est une vraie richesse pour ce pays si attachant, si le Viêt Nam veut continuer à coopérer avec l'Union européenne, son gouvernement a l'obligation de respecter les fondamentaux de l'état de droit. Le cas Nguyen Van Hoa est aujourd'hui un symbole que l'Union européenne doit intégrer dans ses futures relations avec le Viêt Nam.